Hvala lepa za besedo. Spoštovani kolegi poslanci , spoštovana gospa ministrica Andreja Katič. računsko sodišče, zdaj v tej zadnji reviziji vam je znano, glede učinkovitosti sistema, upravljanja, nujnih procesnih dejanj pravosodnih organih je na večih mestih opozorilo, ne, da je, zadeva delno, delno učinkovita in da šepa tudi izvajanje nadzora nad nujnimi procesnimi dejanji. Zdaj, ta revizija, kot vam je znano, se opravlja tudi na ministrstvu, ki ga vodite in na Vrhovnem državnem tožilstvu, Vrhovnem sodišču, Okrožnem sodišču v Celju ter Okrožnem državnem tožilstvu v Celju. Revizija zajemala obdobje dveh let in pol, takrat ne govorim o vaši, vašem mandatu, kakšni vaši morebitni odgovornosti, ker je bilo namreč prvega januarja dva tisoč štirinajst do enaintridesetega maja dva tisoč šestnajst, vendarle pa ugotavljam, ne, da gre za neko časovno precej široko revizijo, ki seveda lahko marsikaj pokaže. Zdaj, jaz verjamem, da se vsi to, revizijo pogledali, od pomanjkljivega normativnega okvirja, ki sem ga omenja, do, do, neskladja pri poslovnem času sodišč, kjer je, so zadeve različno urejene. kaj se pa tiče samega ministrstva, ne, pa očitki računskega sodišča letijo predvsem na to, da v tem obdobju, ko se revizija opravljala, da ni vzpostavilo službe za nadzor in ni opravilo pravosodnega nadzora nad tožilstvi. V dveh letih in pol niso opravili niti enega pravosodnega nadzora nad tožilci, pri tožilcih, Zdaj že pri teh perečih zadevah, kot so nerešene zadeve, bi veljalo kakšen nadzor pravosodni vendarle opraviti. zdaj me zanima, če ste vi v če ste vi v vašem mandatu že opravili kakšen posredni ali pa neposredni pravosodni nadzor. Pa skrbi pa me tudi to, da vi edini od naštetih organov, ne, tekom revizije, ne, ste nekako, ste sicer sodelovali, ne, vi pravite, da tvorno, ampak po drugi strani pa vam računsko sodišče, tukaj, zahtevo predložilo o odzivnega poročila, ne, ravno zaradi tega, ker ustrezne popravljalne ukrepe so, kot rečeno, sprejeli drugi organi, vaše ministrstvo, ne. pa me zdaj zanima, kakšno to tvorno sodelovanje, da samo ministrstvo v tekom, v tekom revizije ne odpravi pomanjkljivosti, pa kje so bili ti vaši zadržki oziroma, če rečem po po domače v navednicah, kje je štekalo? Zaenkrat hvala, gospa ministrica.